als u het mij vraagt.

Maar we rekenen heel erg hard op de Verenigde Naties. Hoe geloofwaardig is dat als de Verenigde Naties er niet in slagen om de laatste gifgasaanvallen te veroordelen? We moeten meer doen om de daders te berechten. Ik heb u niet gehoord over de Verenigde Staten. Ik heb u niet gehoord over Rusland. Als we spreken over een echte strategie voor Syrië, dan vraag ik u mag het iets meer zijn?